virðulegi forseti þjóð og þing sé sammála um þá stefnu sem sé í gangi sagði hæstvirtur forsætisráðherra og við skulum sameinast um að tala ekki efnahags og atvinnumál niður framtíðin er björt þetta var inntakið í ræðu hæstvirts forsætisráðherra hún var ekki sannfærandi í raun staðfesti ræðan það að hún gerir sér ekki grein fyrir þeim alvarlegu vandamálum sem steðja að nema hún tali þá gegn betri vitund hvort sem er staðfestir það að hún veldur ekki forustuhlutverkinu hún ræður ekki við það verkefni sem hún hefur tekið að sér eftir efnahagshrunið var sagt að við ættum tækifæri umfram aðrar þjóðir til öflugrar viðreisnar og það er rétt tækifærin eru til staðar en það er ekki verið að nýta þau baráttan fyrir nýtingu orkuauðlindanna hefur staðið í meira en fimmtíu ár það eru sömu öfl í samfélaginu sem nú berjast gegn eðlilegri nýtingu orkunnar og hafa alla tíð verið á móti uppbyggingu orkufreks iðnaðar hér á landi sem betur fer fyrir íslenska þjóð hefur þessi barátta unnist í þágu skynsamlegrar nýtingu orkuauðlindanna og það hefur byggt upp það velferðarsamfélag sem við byggjum í dag í raun er þetta barátta um þjóðfélagsgerð hvernig samfélag við viljum byggja til framtíðar grunnur að velferð okkar liggur í nýtingu náttúruauðlinda landsins og ég er sannfærður um það að þrátt fyrir að þessi ríkisstjórn sem nú situr hafi vikið af vegi þá mun þeirri stefnu sem fylgt hefur verið í þeim málum verða fylgt þegar fram líða stundir það er blóðugt til þess að vita að það er í raun aðeins fámennur hópur þingmanna sem heldur þinginu í gíslingu í þessum málum afturhaldsöfl sem njóta mjög lítils stuðnings meðal þjóðarinnar en hafa allt of lítil öfl hér á þingi hver dagur vika eða mánuður sem líður er þjóðinni dýrkeyptur tími og hún er mikil ábyrgð þeirra stjórnarþingmanna sem standa ekki við stóru orðin í gagnrýni sinni á ríkisstjórnina það er til lítils að standa og hrópa á torgum vera svo smalað til þings með skottið á milli lappanna til að viðhalda stöðnun í atvinnulífinu það hefur mikið farið fyrir fögrum fyrirheitum stjórnvalda yfirlýsingar verið gefnar meðal annars á suðurnesjum og í þingeyjarsýslu

við aðila vinnumarkaðarins og boðaðar aðgerðir í tengslum við kjarasamninga svo fátt eitt sé nefnt en efndirnar láta á sér standa og þolinmæðin er brostin gagnrýni forystu así og samtaka atvinnulífsins er til marks um þá alvarlegu stöðu sem uppi er nú þremur árum eftir efnahagshrunið er staðan ekki í neinu samræmi við loforð og áætlanir ríkisstjórnarinnar og forustumanna hennar atvinnuleysi er mesta böl hverrar þjóðar hér hafa tapast yfir tuttugu þúsund störf

kaupmáttur hefur rýrnað mikið honum hefur þó verið haldið upp fölskum kaupmætti þegar almenningur er að ganga hratt á sparifé sitt verðbólga er tekin að vaxa með tilheyrandi afleiðingum kauptaxtar nýlegra kjarasamninga eru foknar út í veður og vind lán heimila og fyrirtækja vaxa sem og vonleysið ofan á þetta dettur svo mönnum í hug að hækka stýrivexti þegar allir eru sammála um það að aðgerðir sem hvetja til frekari fjárfestingar eru nauðsynlegar þær hafa ekki verið minni í sjötíu ár við þær aðstæður eru skattar hækkaðir og hafðar uppi hótanir um að lengra verði gengið í þá átt samþykkt flokksráðs vinstri grænna um frekari skattahækkanir er skýrt dæmi um hugmyndasnauð þess safnaðar ummæli hæstvirts forsætisráðherra af þessu tilefni voru áhugaverð og hæstvirtur fjármálaráðherra þarf að svara því hvort hún hafði rétt fyrir sér þegar hún sagðist ekki hafa neinar áhyggjur af því að hann tæki mark á samþykktum grasrótarinnar á væri reyndar ekkert nýtt í því í þeim flokki hagvöxtur er í engu samræmi við það sem efnt var til með stöðugleikasáttmálanum með réttum ákvörðunum gæti hagvöxtur verið kominn í fjögur til fimm prósent sem þýddi að atvinnuleysi væri farið að stórminnka

frumvörp ríkisstjórnarinnar um sjávarútvegsmál afhjúpa algerlega vanþekkingu þeirra á undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar ríkisstjórnarsamstarfið byggist orðið á hræðslubandalagi það birtist þjóðinni í hverri viku og það er hjákátlegt að sjá forsætisráðherra koma fram og segja að ástandið sé gott á því heimili þessu verður að linna virðulegi forseti og ég kalla til ábyrgðar þá þingmenn sem styðja þessa vitleysu það er ekki öllu fórnandi á altari aðildarviðræðna við evrópusambandið það eru of miklir hagsmunir